Señora presidenta, el pasado diciembre la Comisión Europea nos presentó la propuesta del nuevo Pacto Verde Europeo, una propuesta ambiciosa que plantea la neutralidad climática para 2050. Y no hay ninguna duda de que este colosal proyecto necesita una real, una verdadera transformación de nuestros sistemas socioeconómicos, y también de nuestro modo de vida.

Pero también dependerán de cómo seamos capaces de gestionar el impacto que esta transformación va a tener en nuestras regiones, con unos modelos industriales energéticos que requieren una modernización, más costosa. Los planes de la Comisión suponen un primer paso importante. Se aspira a movilizar un billón de euros durante la próxima década, para garantizar que Europa se convierta en el primer continente en lograr la neutralidad climática. Y, además, este conjunto de propuestas persigue que los sectores públicos y privados aúnen esfuerzos para estimular las inversiones. Sin embargo, la propia Comisión reconoce que la cifra del billón de euros que espera movilizar no es más que una mínima parte de la inversión requerida para hacer esa transformación ecológica. Por tanto, los cálculos de la Comisión nos obligan a reflexionar con rigor y con coherencia. Y, en este sentido, el primer gran desafío hace imprescindible un debate sobre la obtención de nuevos ingresos para afrontar esa gran transformación social, ecológica y económica. Los socialdemócratas tenemos una posición muy firme al respecto. Pedimos que el marco financiero plurianual destine al menos el 30 a la lucha contra el cambio climático. Pero además necesitamos hablar de los recursos propios que incluyan los residuos de embalaje de plásticos no reciclados, el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, una tributación equitativa del sector digital, un impuesto sobre las transacciones financieras y la base imponible consolidada común del impuesto de sociedades. Es necesario hablar de esos recursos propios. Y, por otro lado, reivindicamos que los Estados miembros se beneficien de un margen de maniobra más amplio en sus presupuestos nacionales para estimular las inversiones sostenibles. Y, para hacer realidad esto último, proponemos una reforma de las reglas fiscales para que las inversiones sostenibles estén exentas en el cálculo del déficit de la deuda en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y el segundo gran desafío es una transición justa, en la que nadie se quede atrás.

Significa dotar al fondo de transición justa de recursos financieros adicionales para no reducir la política de cohesión y la política agrícola común significa potenciar unas habilidades de aprendizaje que permitan a las futuras generaciones afrontar con éxito la transformación ecológica y digital y significa también garantizar unas condiciones laborales dignas para erradicar la brecha salarial y luchar contra la pobreza infantil. Señorías, tenemos la oportunidad de situar a Europa en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, pero necesitamos trabajar y comprometernos también desde el punto de vista financiero.